Natomiast powiem Panu otóż 4 tygodnie temu, kiedy ta poprzednia wersja oświadczenia w sprawie Magnickiego do Pana trafiła, już wówczas powiedział Pan, że nie chce się Pan w tej sprawie wypowiadać i już wówczas uznał Pan, że nie powinniśmy nad tym głosować, ponieważ nie chce się Pan pod tym podpisać. Więc proszę nie szukać dzisiaj usprawiedliwień dla swojej w moim przekonaniu hipokrytycznej postawy.